Aus meiner Sicht gibt es in der Fischereipolitik zwei ganz zentrale Elemente. Das erste ist die Festsetzung nachhaltiger Fangmengen, das zweite ist die Kontrolle darüber, dass diese Fangmengen und andere Regeln der Gemeinsamen Fischereipolitik auch eingehalten werden. Mit der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik haben wir das erste Element geregelt. In Zukunft darf in Europa nicht mehr überfischt werden. In der Grundverordnung zur Reform haben wir auch einige Grundsätze zur Kontrolle festgeschrieben, z.

dass Kontrolle effizient, koordiniert und verhältnismäßig sein muss. Details konnten wir nicht neu regeln, denn die Details gehören in die Kontrollverordnung.

Kurz vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat der Ministerrat ziemlich zügig diesen Gesetzestext verabschiedet, vermutlich damit wir Europaabgeordneten noch nicht mitreden. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht nicht schlecht und die Fischereikontrolle in Europa wurde dadurch deutlich verbessert. Trotzdem Mit der Reform der Fischereipolitik und insbesondere aufgrund des mit ihr einhergehenden Rückwurfverbots müssen wir neu über die Kontrolle nachdenken. Aus meiner Sicht müssen die Fischer für das Befolgen des Rückwurfverbots mit vereinfachten Regeln belohnt werden.

in vielen Fällen Mindestlängen abgeschafft werden. Das können wir aber nur machen, wenn wir sicherstellen, dass die Fischer sich an das Rückwurfverbot halten, sonst ist das Ergebnis kontraproduktiv. Deshalb fordere ich die Kommission auf, uns so bald wie möglich eine neue Kontrollverordnung vorzulegen!